virðulegi forseti það er ekki annað hægt en fylgjast með aðdáun með þeim endurnýjunarþrótti sem blasir við í íslensku atvinnulífi vegna þess að þó gjaldeyriskreppa hafi kallað á niðurskurð ríkisútgjalda og aukna tekjuöflun hefur hagkerfið vaxið tvo ársfjórðunga í röð og atvinnuleysið minna en búist var við þó enn sé það óásættanlegt það hefur verið gripið til ýmissa aðgerða það eru þó engu að síður mjög mörg stór verkefni framundan vegna þess að við þurfum að skapa störf á breiðum grunni þurfum við að grípa til sértækra aðgerða og líka til almennra aðgerða gripið hefur verið til örvunaraðgerða á borð við opinbera stórframkvæmdir hvatningu til viðhalds og endurbótaverkefna með skattaívilnunum og sérstaks markaðsátaks með ferðaþjónustunni því stærsta hingað til leiðarljósið er að verja vaxtarsprotana og skapa jarðveg fyrir hagvöxt hvort sem tekist er á við bráðavanda eða stefnumótun til framtíðar mikla grósku sjáum við í þekkingar og hugverkaiðnaðinum í gegnum atvinnuauglýsingar þarna erum við að horfa bæði til tölvuleikjaframleiðenda og sömuleiðis á sviði orku og umhverfistækni þessa þróun viljum við styðja við meðal annars með ný samþykktum hvötum til fjárfestinga í nýsköpunarfyrirtækjum og til rannsóknar og þróunar innan þeirra virðulegi forseti fjárfestingarsamningar um uppbyggingu álvers í helguvík og gagnaver frá ásbrú sýna í verki vilja okkar til að laða annað erlenda fjárfestingu virðulegi forseti það væri ekki úr vegi að ég sendi háttvirtum þingmanni bjarna benediktssyni afrit af þessu fjárfestingarsamningum þar sem undirritun þeirrar sem hér stendur er svört á hvítu og sýnir þann vilja sem við höfum sýnt gagnvart þessum stórframkvæmdum í þingeyjarsýslu virðulegi forseti er unnið markvisst með heimamönnum og landsvirkjun að því að koma orkunni á svæðinu í vinnu í þágu atvinnuuppbyggingar sett hefur verið almennur lagarammi um ívilnanir vegna nýfjárfestinga á íslandi við getum því sýnt aukið frumkvæði í því að laða hingað erlenda aðila og kynna kosti íslands mun betur en áður þá er fagnaðarefni virðulegi forseti að framkvæmdir vegna búðarhálsvirkjunar fara senn af stað er þetta fyrsta stórframkvæmdin hér á landi eftir hrun því ber að fagna það eru þó mörg brýn úrlausnarefni á sviði orkumála framundan þröng staða orkufyrirtækjanna og breyttar forsendur í kjölfar fjármálakreppunnar tefja nú framgang stórverkefna á borði álvers í helguvík þetta kom skýrt fram á fundi sem ég boðaði nýlega með hagsmunaaðilum sem að því verkefni standa það þarf því að skoða með opnum huga leiðir til fjármögnunar í orkuvinnslu við höfum tryggt eignarhaldið á sjálfum orkuauðlindunum nú er til skoðunar hvernig styrkja megi lagarammann enn frekar svo tryggt sé að orkan verði nýtt með sjálfbærum hætti í þágu almennings og atvinnulífs á vegum iðnaðarráðuneytisins starfar nú einnig stýrihópur um mótun heildstæðrar orkustefnu fyrir ísland unnið er að áætlun um orkuskipti í samgöngum sem sameinar gjaldeyrissparnað umhverfissjónarmið nýsköpun og fjölgun starfa þetta eru aðeins nokkur þeirra verkefna sem unnin eru í þágu atvinnulífsins uppbygging nýs atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytis er tækifæri til að gera sjálft stoðkerfi atvinnulífsins einfaldara og markvissara við munum í haust leggja lokahönd á nýja framkvæmdasjóð ferðaþjónustunnar sem stutt getur myndarlega við uppbyggingu á fjölsóttum ferðamannastöðum í þágu náttúruverndar öryggis og hagsmuna ferðaþjónustunnar auk þess sem þetta verður gríðarleg innspýting inn í það atvinnuleysi sem blasað hefur við hönnuðum og arkitektum og sömuleiðis innan byggingariðnaðarins markaðssetning á heilsulandinu íslandi er jafnframt framundan þar sem ætlum að sækja á ferðamenn í leit að vellíðan utan háannatíma ég vil líka nefna sérstaklega rammaáætlun um endingu og nýtingu vatnsafls og jarðvarma sem grundvöll sáttar í orkumálum við erum líka að vinna að því að leggja hér fram ný vatnalög í haust til þess að tryggja sátt á því sviði virðuleg forseti það er okkar að skapa starfsumhverfi og styðja nýsköpun og þróun framtíðarsýn og stefnufesta er hluti þess umhverfis atvinnulífið og umheimurinn þarf að vita hvert við stefnum í gjaldeyrismálum og í tengslum okkar við mikilvægustu markaði því er umsókn um aðild að e s b jafn mikilvæg og raun ber vitni aðild íslands að evrópusambandinu og upptaka evru mun fletja niður þá viðskiptahindrun sem krónan er og hefur verið í áratugi það er mín einlæga skoðun virðulegi forseti að þetta sé mikilvægasta aðgerðin sem við getum ráðist í í þágu íslensks atvinnulífs og ekki síður heimila sem þar með munu missa og losna við verðtryggðu krónuna virðulegi forseti það ræðst með verðmæta sköpun sem við getum staðið undir þeim bættu